Señora Presidenta, señor Comisario, colegas, la salud es una de nuestras asignaturas pendientes en la lucha contra la pobreza. En la Declaración del Milenio nos comprometimos, en primer lugar, a reducir la mortalidad infantil en segundo lugar, a mejorar la salud materna y en tercer lugar, a combatir el sida, a combatir el paludismo y otras muchas enfermedades, entre las cuales se encuentra la tuberculosis. Sin embargo, todos los que estamos hoy aquí presentes sabemos que estos objetivos son los que más retrasados se encuentran en estos momentos. Debemos tomar medidas, debemos aumentar la financiación dirigida a los programas de salud en los países en desarrollo. El acceso a sistemas de salud gratuitos debería ser el objetivo final de la Unión Europea en este terreno.